í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð til fækkun ráðuneyta úr tólf í níu með sameiningu dómsmála og mannréttindaráðuneytis og samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytis og í nýtt innanríkisráðuneyti félags og tryggingamálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið í nýtt velferðarráðuneyti og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis og iðnaðarráðuneytis í nýtt atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti þá er lagt til að heiti umhverfisráðuneytisins verði umhverfis og auðlindaráðuneyti og hlutverk þess innan stjórnarráðsins eflt í ljósi umtalsverðra breytinga á íslensku samfélagi á undanförnum árum meðal annars í kjölfar bankahruns og efnahagssamdráttar er tímabært og nauðsynlegt að endurskoða skipulag ríkisrekstrar í heild sinni markmiðið

sinni hér er lagt til að ráðuneytum verði fækkað úr tólf í níu og að færð verði saman verkefni til að ná sem mestum samlegðaráhrifum markmiðið með stækkun ráðuneyta er jafnframt að gera þeim betur kleift að takast á við aukin og flókin stjórnsýsluviðfangsefni og að tryggja formfestu þá bjóða sameinuð ráðuneyti upp á meiri möguleika til sérhæfingar og meira bolmagn til nýsköpunar og þróunarstarfs eins og meðal annars kemur fram í skýrslu starfshóps um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar alþingis með frumvarpi þessu er því einnig verið að bregðast við mikilvægum ábendingum rannsóknarnefndar alþingis vegna bankahrunsins eins og heitið hefur verið þær breytingar á

efnahags og viðskiptaráðuneyti lögð hefur verið aukin áhersla á forustu og verkstjórnarhlutverk forsætisráðuneytisins innan stjórnarráðsins skipulag ráðuneytisins endurskoðað og settar á fót ráðherranefndir til að samræma stefnu ríkisstjórnarinnar á ákveðnum málefnasviðum í þeim lögum var einnig mælt fyrir um verkaskiptingu nokkurra annarra ráðuneyta og nöfnum þeirra breytt til að endurspegla betur hlutverk þeirra þær breytingar sem áformaðar eru í þessu frumvarpi eru rökrétt framhald þess sem þegar hefur verið unnið og næsta skref mun síðan snúa að því að halda áfram endurskoðun stofnanakerfisins og bæta gæði opinberrar þjónustu núverandi efnahagsaðstæður gera það síðan enn brýnna en ella að ráðuneyti og stofnanir endurmeti með opnum hug öll verkefni sem þau sinna samþætti þjónustu eyði óskýrri verkaskiptingu og komi í veg fyrir tvíverknað í þessum efnum er afar mikilvægt að ráðuneyti gangi á undan með góðu fordæmi og taki rækilega til í sínum ranni og er frumvarp þetta liður í því með sameiningu iðnaðarráðuneytis og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis verður til öflugt ráðuneyti atvinnuvega og nýsköpunar þar

og landbúnaðar þvert á móti er verið að styrkja umgjörð þessara mikilvægt atvinnugreina með sameiningu

þróun í atvinnuháttum þjóðarinnar nýtt umhverfis og auðlindaráðuneyti mun þannig fá aukið vægi í rannsóknum stefnumörkun og áætlunum sem tengjast nýtingu náttúruauðlinda og mun hafa heildstætt yfirlit yfir stöðu náttúruauðlinda þjóðarinnar ráðuneytið mun eiga náið samstarf við nýtt atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti en stofnanakerfi ráðuneytanna beggja verður endurskoðað sem og verkaskipting milli þeirra meðal annars til þess að tryggja skilvirkni og náið samstarf ráðuneytanna við að framfylgja stefnu um sjálfbæra þróun ekki hefur enn verið tekin afstaða til þess hvort og þá hvernig stofnanakerfi þessara tveggja nýju

á velferðarþjónustu og aðstandendum þeirra í þessu sambandi má benda á að heildarsýn hefur vantað vegna skipulags öldrunarþjónustu eftirlits og forvarnaúrræða í tengslum við félags og heilbrigðisþjónustu velferðarráðuneytið mun á grundvelli laga frá alþingi sjá um að móta heildstæða stefnu á öllum stigum frá félagslegum stuðningi til heilbrigðisþjónustu nýtt innanríkisráðuneyti mun skapa ramma um innanríkismál varnarmál og innviði samfélagsins öryggismál á lofti sjó og landi og þar með allar stofnanir sem sinna stjórnsýslu og þjónustu á þessum sviðum þá felast í sameiningunni möguleikar í að þróa stjórnsýsluviðmið ríkisins og áform um eflingu sveitarstjórnarstigs á sama stað innan stjórnsýslunnar nýtt innanríkisráðuneyti mun einnig gegna lykilhlutverki við endurskipulagningu þjónustu hins opinbera úti um allt land fyrirhuguð sameining ráðuneyta er umfangsmikið verkefni og vanda þarf til verka við framkvæmdina mikilvægur þáttur vinnunnar sem fram undan er verður samráð við samtök og aðila sem eiga hagsmuna að gæta áformað er að þegar greiningarvinnu og samráðsferli lýkur og mótuð hefur verið stefna fyrir nýtt ráðuneyti að leggja fram frumvarp til breytinga á þeim sérlögum sem endurskipulagning stjórnarráðsins leiðir af sér fyrir liggur að skoðanir eru helst skiptar um atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið en meiri sátt virðist ríkja

meginmáli og er það mín trú að nýtt atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti þar sem horft er til allra atvinnugreina marki nýtt upphaf í þeirri sókn rætt hefur verið um stofnun atvinnuvegaráðuneytið í mörg ár og hafa flestir stjórnmálaflokkar sem nú eiga fulltrúa á þingi á undanförnum árum ályktað um nauðsyn þess að að horfa á atvinnu þjóðarinnar heildstætt í einu ráðuneyti ég hef því mikla trú á að hægt verði að ná breiðri samstöðu um þessa breytingu á næstu vikum og mánuðum virðulegi forseti sameiningar ráðuneyta og stofnana taka tíma um er að ræða flókið ferli og því er afar mikilvægt að vanda vinnu við undirbúning og framkvæmd sem best tækifærin sem felast í sameiningu eru einnig mikil og hafa verður

og síðasta ári hjá embættinu liggur í því að embættin voru sameinuð í upphafi árs tvö þúsund og sjö þetta dæmi sýnir að stærri og öflugri einingar eru sveigjanlegri þegar kemur að því að takast á við erfiðleikana eins og þá sem nú er glímt við í ríkisrekstri í umræðum um sameiningar ráðuneyta þarf því að horfa til langs tíma og átta sig á þeim tækifærum sem felast í færri og öflugri ráðuneytum og síðan verkaskiptingu og samvinnu þeirra stofnana sem munu heyra undir þau sú stefnumörkun sem felst i því að fækka ráðuneytum úr tólf í níu er mikið heilla og framfaraspor að mínu viti með því eru send skýr skilaboð

stofnana og verkefna í kjölfarið það er því mikilvægt þegar verið er að skoða sameiningu og hagræðingu í stjórnkerfinu almennt og þá möguleika og tækifæri sem felast víða í sameiningu og samlegðaráhrifum hjá stofnunum að ráðuneytin sjálf hafi gengið á undan með góðu fordæmi og hagrætt og endurskipulagt í sínum ráðuneytum sem leiðir til sparnaðar í samfélaginu og öflugra og styrkari eininga í stjórnkerfinu slík endurskipulagning mun leiða af sér fjárhagslega hagræðingu til framtíðar en einnig faglega styrkingu þjónustu ríkisins á mörgum sviðum ég er sannfærð um að þessi breyting á stjórnarráðinu mun ekki aðeins auðvelda okkur sameiningu og hagræðingu í stjórnkerfinu heldur leiða til mikils sparnaðar þannig að hægt verði að hlífa betur velferðarkerfinu í þeim efnahagsþrengingum sem við erum í og fram undan verða ef til vill á næstu einum eða tveimur árum ég bind miklar vonir við að í sumar fari fram málefnaleg umræða má skipulag stjórnarráðsins og í framhaldi geti þingheimur sameinast um að stjórnarráðið verði eflt til framtíðar sem samstæð heild sem hrindi stefnumálum löggjafans og ríkisstjórna á hverjum tíma í framkvæmd mikilvægt er að málið fari nú til umsagna áður en hlé verður gert á þingstörfum þannig að umsagnaraðilum gefist góður tími til að